Pane předsedající, jako lékařka vím, že v mezních situacích rozhodují vteřiny o záchraně lidských životů. A proto léta voláme po rozšíření integrovaného záchranného systému na celé území Evropské unie. Nejenže integrovaný systém umožní zasahovat rychleji a přesněji, také zlepší management dopravy, takže bude možné varovat i ostatní řidiče a zabránit tak řetězovým nehodám či dlouhým dopravním zácpám. Některé automobily, jak tady již kolegyně řekla, dávno umožňují využívání této nebo podobné služby, například na území Německa. Vítám, že tyto systémy budou do dvou let pro záchranné služby členských států, automobilový i telekomunikační systém nebo průmysl povinné.

Tento celoevropský fungující systém poskytovaný i přeshraničně zdarma bude jedním z dalších konkrétních příkladů přidané hodnoty užší integrace pro evropské občany.